Engedjék meg képviselőtársaim, hogy legelőször is Werner Langen kollégámnak gratuláljak ezért a kiegyensúlyozott jelentésért, és azért a tényért, hogy a biztosításközvetítés piacán minden érdekeltnek és érintettnek lefedi a tevékenységét, és képviseli is a tevékenységét a jelentésében. Az előttem szóló képviselőasszonnyal ellentétben úgy gondolom, hogy maximálisan védi és kiterjeszti a fogyasztó jogainak a védelmét, mindamellett, hogy felhívja a kockázatra is a figyelmet, a kockázatmegosztásra is a figyelmet és arra, hogy az információknak kellő időben és kellő helyen, még a szerződés megkötése előtt

Kiemelten fontosnak tartom azt is, hogy érdekkülönbségek esetén a nyilvánosságot lehet segítségül hívni, és a tagállamok kérhetik is azt, hogy hozzák nyilvánosságra a biztosítás közvetítők a biztosítási díjakról, javadalmazásokról, jutalékokról vagy egyéb nem pénzügyi juttatásokról szóló információkat. Meggyőződésem az, hogyha a válságot megelőzően is hasonló szabályozás lett volna érvényben, akkor ez hozzájárulhatott volna ahhoz, hogy ne kössenek, és ne tudjanak olyan biztosításokat kötni, amely alkalmas volt a fogyasztóknak a megtévesztésére, félrevezetésére azáltal, hogy esetleg nem megfelelő információk álltak rendelkezésre. Nagyon fontosnak tartom a megfelelő képzettségnek a biztosítását is ezen a piacon és az előírását is, valamint azt is, hogy sor kerül egy olyan online regisztrációra, amely lehetővé teszi a biztosításközvetítésnek ily módon történő követését. Fontos, hogy az adminisztráció egyszerűsödik, vagyis hogy a rendszer átláthatóvá válik, ezáltal a bizalom növelésére is sor kerülhet.

Azt gondolom, hogy ez a jelentés olyan kiegyensúlyozott, hogy mindenféleképpen alkalmas, hogy támogassuk, ezért azt kérem képviselőtársaimtól, hogy ezt a jelentést a szavazatukkal is majd támogassák.